Die EU hat einen reichen Schatz an Instrumenten, um die Menschenrechtspolitik in vielen Ländern zu verbessern. Die EU ist eine Regionalmacht, die in multilateralen Gremien die Menschenrechtspolitik einfordert und intensiver als bisher vorantreiben sollte. Wird nun mit dem Start des Europäischen Auswärtigen Dienstes die Chance genutzt, darüber nachzudenken, ob die EU Menschenrechtspolitik auch die Wirkung zeigt, die sie haben sollte?

Große Sorge habe ich jedoch, ob mit den geplanten Strukturen, die im Auswärtigen Dienst für Menschenrechtsarbeit eingerichtet werden, auch sinnvoll gearbeitet werden kann. Es besteht die reale Gefahr, dass es noch weniger Ressourcen geben wird als bisher und wir keine sichtbare, hörbare, wirksame europäische Menschenrechtspolitik haben werden. Die Menschenrechtsabteilung, die eingerichtet wird, droht schnell zum Feigenblatt zu werden, wenn es keine Person, keine Struktur auf höchster Ebene gibt, die die Menschenrechtspolitik vertritt. Auch wird das Mainstreaming von Menschenrechten allein nicht zu Ergebnissen führen. Wir brauchen ein substanzielles Expertenteam mit Verankerung auf höchster Ebene, einen Auftrag an alle Akteure, es ernst zu nehmen, und dann erst ist ein Mainstreaming in allen Politikfeldern und auf zentraler Entscheidungsebene möglich. Es wäre völlig unverständlich, unprofessionell und ein Rückschritt, wenn nur auf Mainstreaming gesetzt wird. Diejenigen Menschen, die unter den Verletzungen ihrer fundamentalsten Rechte leiden, erwarten eine andere, wirkungsvolle Menschenrechtspolitik der EU und nicht eine Verwaltung dieses Themas.